Dans ce contexte, il est important de voir garantir effectivement les droits fondamentaux. Certes, nous avons un rôle de vigilance sur les droits de l'homme, mais essayons aussi de regarder d'abord chez nous. L'Afrique a ses propres institutions multilatérales. A t elle besoin de nos leçons sur les droits de l'opposition? Les pays africains ont leur propre voie vers la démocratie.